Der Europäische Rat morgen und am Freitag beschließt eine politische Willensbildung.

Sie sind darüber informiert, Herr Swoboda, ich habe das auch in der Konferenz der Präsidenten mehrfach gesagt. Ich habe übrigens auch bei den sogenannten Vierertreffen immer wieder darauf hingewiesen, dass der Ansprechpartner des Europäischen Rates eigentlich die irische Präsidentschaft ist.